Vzhľadom na tieto okolnosti bude vonkajšia pomoc na podporu južnému Sudánu v boji proti extrémnej chudobe, na posilnenie miestnych spoločenstiev a na urýchlenie prínosu výhod mieru pre obyvateľstvo dlhý čas ešte dôležitejšia ako doteraz.

10. Európsky rozvojový fond bude k dispozícii až po určitom čase od pristúpenia k dohode. Preto vzniká riziko, že v období bezprostredne po referende sa vytvorí medzera vo financovaní, kedy bude južný Sudán veľmi zraniteľný a do veľkej miery ohrozený štátnym kolapsom. Tomu treba jednoznačne zabrániť kvôli hrozbe humanitárnej katastrofy, a preto by sme mali spraviť všetko, čo je v našich silách, aby sme pomohli Sudáncom preklenúť toto kritické obdobie a aby sme zabránili opakovaniu krvavých konfliktov.